Waarom krijgt Frontex geld om zogenaamde vluchtelingen op te halen in plaats van tegen te houden? En waarom moest ik een dag reizen om hier in Straatsburg anderhalve minuut te praten? Uitgavenplafonds worden verhoogd. Lidstaten worden verplicht alle doelen van de Europese Unie te financieren, terwijl door de Brexit het aantal nettobetalers van de Unie zal afnemen.

Ook zij zijn liever vrije ondernemers dan gesubsidieerde onderdanen.

Maar het kost energie en belastingen, en dus economische groei om het leven van anderen te besturen en om bestuurd te worden. Geen wonder dat de Europese Unie al 25 jaar niet verder komt dan welvaart en werkgelegenheid te beloven. Want nergens is de economische groei lager dan hier. En dat de overheid een kostenpost is, is een les die de Europese Unie overduidelijk niet heeft begrepen.